forseti þjónusta við fatlað fólk var flutt frá ríki til sveitarfélaga fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu í samræmi við breytingar á lögum um málefni fatlaðs fólks sem þá tóku gildi í þrettánda ákvæði til bráðabirgða í lögunum er kveðið á um að framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks skuli lögð fram á alþingi þar skuli setja fram stefnu og markvissa aðgerðaáætlun

þá skuli tímasetja aðgerðir vegna lögfestingar samnings sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks aðgengismála biðlista eftir þjónustu atvinnumála fatlaðs fólks og samræmds mats á þjónustu starfshópur til að undirbúa þingsályktunartillöguna var skipaður þann sjöunda júní síðastliðinn formlega samþykkt heildarstefna fyrir málaflokkinn hefur ekki verið fyrir hendi og var meðal annars bent á það í skýrslu ríkisendurskoðunar um þjónustu við fatlað fólk í ágúst tvö þúsund og tíu það er mér því mikil ánægja að mæla nú fyrir stefnu og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks hæstvirtur forseti í tillögunni birtist annars vegar stefna í málefnum fatlaðs fólks og hins vegar framkvæmdaáætlun stefnan er í meginatriðum sett fram til ársins tvö þúsund tuttugu en meta þarf hvort samþykkja þurfi breytingar á stefnunni við endurskoðun laga um málefni fatlaðs fólks í árslok tvö þúsund og fjórtán stefnan tekur mið af alþjóðlegum skuldbindingum sem íslensk stjórnvöld hafa gengist undir einkum samningi sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem ísland undirritaði árið tvö þúsund og sjö og er henni meðal annars ætlað að tryggja að fatlað fólk komi að stefnumótun og ákvörðunartöku í eigin málum meginmarkmið hennar er að tryggja að fatlað fólk njóti jafnréttis allra mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns við aðra það er meðal annars gert með því að það njóti góðs af öllum almennum aðgerðum stjórnvalda sem eiga að stuðla að jöfnuði svo sem á sviði húsnæðis mennta trygginga og atvinnumála í árslok tvö þúsund og tíu eða um það leyti sem þjónustan var flutt á milli stjórnsýslustiga ákvað velferðarráðuneytið áður félags og tryggingamálaráðuneytið að ráðast í nokkuð viðamikla úttekt á stöðu fatlaðs fólks niðurstöður þeirrar úttektar voru kunngerðar í október síðastliðinn og var meðal annars horft til þeirra við mótun framkvæmdaáætlunarinnar framkvæmdaáætlunin var sett fram til þriggja ára tvö þúsund og tólf til tvö þúsund og fjórtán og byggir hún á átta málasviðum þau eru eftir stafrófsröð aðgengi atvinna félagsleg vernd sjálfstætt líf heilbrigði ímynd og fræðsla jafnrétti menntun og þátttaka innan hvers málasviðs eru fjögur til átta verkefni með skilgreindu markmiði og mælikvarða gert er ráð fyrir að framkvæmdaáætlunin verði endurskoðuð að þremur árum liðnum þegar komin verður reynsla á flutning þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga og lög um málefni fatlaðs fólks hafa verið endurskoðuð

þannig er það ekki skerðing einstaklingsins sem veldur minni þátttöku í samfélaginu heldur umhverfi sem ekki gerir ráð fyrir þeim fjölbreytileika sem mannfólkið býr yfir með því að breyta hugsunarhætti og viðhorfum til þeirra sem búa við skerðingu og aðlaga manngert umhverfi að allra þörfum vinnum við að því að jafna stöðu þeirra sem búa við skerðingu og bættum lífskjörum allra velferðarráðuneytið hefur heildarumsjón með framkvæmd áætlunarinnar og hefur einnig umsjón með tilteknum aðgerðum en verkefnin ná einnig inn á borð innanríkisráðuneytis mennta og menningarmálaráðuneytis og umhverfisráðuneytis þá ber þjónustusvæði sveitarfélaga og eftir atvikum aðrir aðilar ábyrgð á einstökum aðgerðum og leggja mat á þær í samræmi við mælikvarða sem tilgreindir eru innan hverrar aðgerðar nokkrir hópar eru nú að störfum með það að markmiði að bæta réttindi og lífskjör fatlaðs fólks nefnd um réttindagæslu fatlaðs fólks hefur nú skilað af sér reglugerð um trúnaðarmenn fatlaðs fólks vinna við frumvarp um aðgerðir til að draga úr nauðung við fatlað fólk er á lokastigi og frumvarp um réttindagæslu fatlaðs fólks er nú orðið að lögum verkefnisstjórn til að leiða samstarfsverkefni um innleiðingu notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar hefur verið að störfum síðan í maí tvö þúsund og ellefu og hefur hún unnið að því að móta ramma um fyrirkomulag notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar við fatlað fólk á næstunni verður kynnt hugmyndafræði framkvæmd og skipulag slíkrar þjónustu en samkvæmt bráðabirgðaákvæði í lögum um málefni fatlaðs fólks skulu sveitarfélög í samráði við verkefnisstjórnina leitast við að bjóða fötluðu fólki notendastýrða persónulega þjónustu í tiltekinn tíma verkefninu á að ljúka fyrir árslok tvö þúsund og fjórtán með faglegu og fjárhagslegu mati á framkvæmd þess þá var skipaður starfshópur um framtíðarskipan atvinnumála fatlaðs fólks hlutverk hópsins er að fara yfir og skilgreina hvað telst vera atvinnutengd endurhæfing einstakra hópa í skilningi laga um vinnumarkaðsaðgerðir samráðsnefnd um málefni fatlaðs fólks tók til starfa í febrúar á síðasta ári hlutverk nefndarinnar er meðal annars að vera velferðarráðherra og sveitarfélögum til ráðgjafar um málefni fatlaðs fólks hafa umsjón með framkvæmd yfirfærslunnar stýra endurmati á yfirfærslunni og fjalla um vafamál og álitaefni sem upp kunna að koma nefndin hefur fylgst með framkvæmd verkefnisins og almennt er hægt að segja að yfirfærslan hafi gengið vel önnur verkefni nefndarinnar hafa tengst yfirferð á niðurstöðum samræmda þjónustumatsins eða sis matsins sem lá fyrir um miðjan maí þá hefur verið gengið frá nýjum samningi við greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins um næsta áfanga varðandi samræmt mat á þjónustuþörf fatlaðra samráðsnefndin hefur jafnframt hafið undirbúning að því að skoða alla mögulega kosti varðandi það hvaða matskerfi er notað eftir að endurmati yfirfærslunnar lýkur árið tvö þúsund og fjórtán sis matið og allir aðrir mögulegir kostir eru undir í þeirri skoðun og hefur rannsóknar og þjónustumiðstöð háskólans á akureyri tekið að sér að vinna það verk þá hefur samráðsnefndin gert tillögu um ráðstöfun á svokölluðum breytingarkostnaði til sveitarfélaga og fylgst með greiningu kostnaðar og þróun tölfræðiupplýsinga sem jöfnunarkerfið byggir á og eru þau verkefni í góðum farvegi framkvæmd stefnunnar sem mótuð er með þingsályktunartillögu þessari mun hafa í för með sér

vinnuaðferðum án þess að það leiði til kostnaðarauka og nokkur verkefni er hægt að framkvæma innan núverandi fjárheimilda af framkvæmdaaðilum að lokum get ég þess að í febrúar tvö þúsund og átta hóf nefnd störf er kanna skyldi hvort lög og reglugerðir hér á landi uppfylltu kröfur sem lagðar eru á þau ríki sem fullgilda samning sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

í framkvæmdaáætlun þeirri sem hér er lögð fram er gert ráð fyrir að skipuð verði samstarfsnefnd um að undirbúa fullgildingu samningsins yfirfara þarf löggjöf og leggja til breytingar í samræmi við samninginn jafnframt er lagt til að íslensk þýðing samningsins verði endurskoðuð og þeirri vinnu ljúki fyrir sumarið frumvarp verði svo lagt fram á löggjafarþingi tvö þúsund og tólf til tvö þúsund og þrettán með samþykkt framvæmdaáætlunar þeirrar sem hér er lögð fram er haldið áfram á þeirri braut sem miðar að því að vernda og tryggja að allt fatlað fólk njóti fullra og jafnra mannréttinda og frelsis auk þess að vinna að virðingu fyrir meðfæddri göfgi fatlaðs fólks það er tillaga mín hér að þessi